til dæmis um atvinnuástandið í landinu háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson sagði hér að það væru sextán þúsund manns án atvinnu í dag samkvæmt þeim tölum sem ég hef frá vinnumálastofnun í lok júlí voru tólf þúsund tvö hundruð fimmtíu og þrjú þá á skrá yfir þá sem þáðu atvinnuleysisbætur þar af tæplega tvö þúsund á hlutabótum þannig að án atvinnu að fullu voru tíu þúsund fimm hundruð manns skiptir kannski ekki miklu finnst einhverjum en ég hygg þó að háttvirtur þingmaður vilji að hið sannara sé haft mér finnst ánægjulegt að koma hér í pontu og geta rætt þá staðreynd að nú hefur tekist að ljúka síðustu endurskoðun á samstarfsáætlun íslands og alþjóðagjaldeyrissjóðsins að baki þeirri áætlun er mikil vinna þar sem margir hafa lagt gríðarlega mikið á og það ber að þakka þeim sem borið hafa hitann og þungan af þeim aðgerðum

hefur þessu erfiða verki fylgt hafa því fylgt fórnir en þær voru nauðsynlegar þær voru óumflýjanlegar veruleikinn er auðvitað sá að óháð tilvist jafnvel tilveru alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefðum við íslendingar alltaf orðið að grípa til viðamikilla ráðstafana til að vinna okkur út úr erfiðleikunum eftir hrunið tvö þúsund og átta það vorum við sem urðum að gera það og það erum við sem höfum gert það eins og fram kemur í rökstuðningi forsvarsmanna alþjóðagjaldeyrissjóðsins eins og fram hefur komið víða á undanförnum dögum hjá erlendum sérfræðingum og greiningaraðilum og um það eru íslensk stjórnvöld líka sammála hafa öll helstu markmið áætlunarinnar náðst við vitum líka hvert verkefnið var þegar leitað var á náðir alþjóðagjaldeyrissjóðsins var búið að loka á landið fjármálakerfið var í aðalatriðum hrunið vextir og verðbólga voru átján prósent krónan var í frjálsu falli tekjur ríkissjóðs voru að hrynja og útgjöldin að stóraukast það er augljóst mál að á tiltölulega skömmum tíma hefðu án aðgerða hin opinberu fjármál orðið ósjálfbær og óviðráðanleg verkefnið var að afstýra endanlegri og algerri bráðnun íslenska hagkerfisins en um það var talað hættan

eins og sérfræðingarnir sögðu haustið tvö þúsund og átta blasti við það var rætt um hættuna á greiðslufalli og gjaldþroti þjóðarinnar nú er mikið vatn til sjávar runnið og staðan gjörbreytt það eiga menn að viðurkenna og gleðjast yfir því það ræðir það enginn lengur að ísland sé að komast í þrot við erum farin út af hættusvæðinu og komið í mikið skjól það er auðvitað athyglisvert að fylgjast með þeirri ólund sem braust út til dæmis meðal stjórnarandstöðunnar yfir þó þeim stað sem við værum komin á ég tel að við verðum að horfast í augu við það íslendingar að í október tvö þúsund og átta nánast glataði landið efnahagslegu sjálfstæði sínu og það var ekkert traust eftir það traust hefur þurft að byggja upp og við höfum náð þar miklum árangri sá árangur sannaðist hjá tiltölulega óvilhöllum dómara í júnímánuði síðastliðnum þegar íslenska ríkið fór út á alþjóðlegan fjármálamarkað og sótti sér einn milljarð dollara með skuldabréfaútgáfu með góðum árangri og ágætum kjörum ekki eru þeir sem þar fjárfestu peningum sínum á mála hjá ríkisstjórninni nú tel ég rétt að draga strik í sandinn við þessi tímamót sem vissulega eru mikil og við ættum í sameiningu að ræða hvernig getum við nú og á þeim grunni sem þó hefur tekist að byggja upp unnið áfram úr erfiðleikunum og stefnt hér að betra samfélagi ég held að væri uppbyggilegra og meiri eftirspurn hjá því meðal þjóðarinnar að við sameinuðumst um það þingmenn að segja kosti og löst á hlutunum ræða þá eins og þeir eru viðurkenna þann árangur sem hefur náðst og viðurkenna líka vandamálin sem áfram er að við að glíma það er það sem þarf að gera í ríkisfjármálunum hefur óumdeilanlega náðst mjög mikill árangur háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson talaði um upphaflega áætlun já við skulum aðeins staldra við hana tökum þar ríkisfjármálin sem dæmi það var gert ráð fyrir því í upphaflegri áætlun að hallinn á ríkissjóði heildarjöfnuður yrði sjö komma þrjú prósent af vergri landsframleiðslu á yfirstandandi ári samkvæmt fjárlögum horfum nú á í sumarlok má ætla að sá halli verði neikvæður um ca tvö og hálft prósent það munar yfir sextíu milljörðum króna á því hvað ríkisfjármálin standa þá sem sagt betur núna á haustmánuðum og á yfirstandandi ári heldur en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir það munar um minna en sextíu milljörðum króna minni halla á ríkissjóði heldur en þá var spáð frumjöfnuður næst á þessu ári á rekstrargrunni en verður ef til vill lítillega undir strikinu á greiðslugrunni þessi mikla aðlögun í ríkisfjármálunum hefur farið fram á erfiðu samdráttarskeiði í þjóðarbúskapnum og á tiltölulega skömmum tíma það vekur mikla athygli nóbelsverðlaunahafinn paul krugman sem ekki heldur er á mála hjá ríkisstjórninni vekur sérstaka athygli á þessu og því að takist hafi að fara með samfélagið í gegnum þessa erfiðleika ná þessum árangri án þess að kippa stoðunum undan velferðarsamfélaginu það hefur tekist að hlífa lægstu launum við skattlagningu jöfnuður hefur aukist á íslandi í staðinn fyrir að hann fór ört vaxandi á ruglárunum þar á undan og gínistuðullinn hefur lagast ef við tökum uppbyggingu fjármálakerfisins sem mikið hefur verið rætt um þá er það þannig að ríkið hefur bundið samtals um hundrað áttatíu og fimm milljarða króna í stóru bönkunum við endurreisn þeirra í formi eiginfjárframlaga og víkjandi lána ef við tökum stöðuna þar í dag er ljóst að ríkið hefur haft mjög góða ávöxtun á því fé sem það varð að binda í þetta verkefni sem er um tvö hundruð fimmtíu milljörðum minna en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir það má ætla að ríkið fái þessa peninga að fullu til baka og komist frá endurreisn stóru bankanna án nokkurs taps í þeim skilningi að arðgefandi eignir og eða endurseljanlegar standa fyllilega fyrir því fé sem ríkið hefur bundið í verkefnið eins og efnahagsreikningar bankanna hljóða upp á í dag þeir standa traustum fótum með hátt eiginfjárhlutfall það er dálítið annað heldur en það sem formaður framsóknarflokksins var uppteknastur af á fyrri hluta árs tvö þúsund og níu þegar hann talaði um að annað yfirvofandi bankahrun væri handan við hornið þess vegna hlýtur formanni framsóknarflokksins að vera létt og hann gleðjast með okkur varðandi framtíðina sem auðvitað er alltaf mest spennandi að ræða bendi ég háttvirtum þingmönnum bölsýnismönnum alveg sérstaklega á að lesa nýjustu peningamál seðlabanka íslands auðvitað eru kannski einhverjir sem taka alls ekkert mark á honum en það er athyglisvert að fara þar yfir inngangskaflann hvað stendur þar meiri þróttur í þjóðarbúskapnum en að vísu versnandi verðbólguhorfur og hvað segir já já það er löstur en hitt er kostur háttvirtur frammíkallandi höskuldur hvað segir þarna í texta frú forseti biðst velvirðingar á að nefna ekki þingmanninn fullu nafni það segir með leyfi forseta meiri vöxtur einka og samneyslu og kröftugri viðsnúningur atvinnuvega fjárfestingar utan stóriðju skipa og

batinn á vinnumarkaði virðist jafnframt vera meiri en áður var reiknað með

og er það ekki ástæðan til að gleðjast yfir ferðaþjónustan blómstrar við erum að sjá nokkurn veginn örugglega algert metár í fjölda erlendra ferðamanna og verðmætasköpun úr þeirri grein sjávarútvegurinn er að auka mjög sína verðmætasköpun góð makrílvertíð horfur á góðri loðnuvertíð auknar veiðar á þorski gríðarleg verðmæti fara nú nánast daglega út frá útflutningshöfnum landsins á norðaustanverðu landinu um einn milljarður króna í útflutningsverðmætum yfirgaf höfnina höfnina í neskaupstað fyrir nokkrum dögum síðan á einum sólarhring það munar um það landbúnaðurinn sem ýmsir hafa sagt misgáfulegt hluti um á undanförnum dögum sækir ört í sig gerir sem vaxandi

hrossum og svo framvegis og svo framvegis tækni og þekkingargreinar hafa aukið ört sína hlutdeild hinnar skapandi greinar gera það líka formanni sjálfstæðisflokksins verður tíðrætt um fjárfestingar samt er það nú þannig þegar tölur hagstofunnar eru skoðaðar að fjármunamyndun meira að segja á lélegasta árinu tvö þúsund og níu varð meiri en öll árin frá nítján hundruð fjörutíu og fimm til nítján hundruð níutíu og sex hún var það atvinnuvegafjárfesting án stóriðju skipa og flugvéla er að vaxa um sex og hálft prósent á þessu ári og dróst minna saman í fyrra en eldri spár höfðu gert ráð fyrir þetta er jákvætt þegar o e c d og eurostat birta lista sína yfir

á fyrri hluta þessa árs hvað kemur þá í ljós það er aðeins eitt land innan o e c d með meiri hagvöxt en ísland aðeins eitt land og ef þetta er svona auðvelt háttvirtir þingmenn það þarf ekki nema smella fingri eins og þið talið stundum hérna hvers vegna er þá ekki meiri hagvöxtur í öllum hinum löndunum ja það hljóta þá að vera enn þá verri ríkisstjórnir ef það er skýringin í öllum o e c d löndunum nema tveimur nema einu ísland er samkvæmt ykkar mælikvarða næstbesta ríkisstjórnin hefur næstbestu ríkisstjórnina innan o e c d ef þessi mælikvarði er notaður það er bara þannig atvinnuleysið sem vissulega er eitt okkar mesta böl og þarf að takast á við er þó að lækka það er um einu prósentustigi lægra að meðaltali milli mánaða í ár en það var í fyrra vinnumagn er að aukast í fyrsta sinn síðan á miðju ári tvö þúsund og átta vinnumagn heildarvinnumagn í landinu vex nú um eitt til eins og hálft prósent það er í fyrsta sinn síðan á miðju hrunárinu sem vinnumagnið eykst á nýjan leik í landinu er það ekki gott það þarf að vaxa hraðar það þarf að vaxa hraðar að sjálfsögðu en það er í rétta átt bölmóðurinn um fólksflótta er sem betur fer heldur ekki að ganga eftir hræðslan við að við lentum í reynslu færeyinga og töpuðum hér stórum hluta okkar ungu kynslóðar hefur sem betur fer ekki gengið eftir það flytja fleiri heim frá danmörku núna á fyrri hluta þessa árs en þangað það eru fleiri auðvitað höfðum við öll af þessu áhyggjur auðvitað var þetta eitt af óveðursskýjunum sem grúfði yfir okkur eftir hrunið tvö þúsund og átta en við skulum sameinast um að láta það ekki rætast og að fólkinu haldi áfram að fjölga á íslandi eins og það gerði með þessari einu undantekningu á hrunárinu tvö þúsund og níu hverjir skyldu nú bera einhverja ábyrgð